Ja, hvala, spoštovani podpredsednik, za dano besedo. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Ko govorimo o Zakonu o gasilstvu, pa seveda če nas poslušajo gasilke in gasilci v Republiki Sloveniji, imajo verjetno pomisleke za vse nas. Ker sem poslanec že drugi mandat, v prejšnjem mandatu, kot je moj predhodnik rekel, je bilo mnogo sistemskih rešitev. Jaz sem prav pozorno poslušal kolegico poslanko iz prejšnjega mandata največje koalicijske stranke, ta stranka je zasedla vse sedeže, kjer so zdaj tudi stranke v prejšnjem mandatu z šestintridesetimi poslanci in poslankami. Seveda zdaj je ta skupina mnogo manjša. Tudi verjetno s temi sistemskimi rešitvami, ki niso dale rezultata, so to tisti, ki grejo na volišča, ocenili, da je bolj je bilo bolj malo narejenega tudi na področju gasilstva. Jaz seveda, ker sem v stranki, ki predlaga te spremembe zakona, ne bom trdil, in nikoli na nobenem zakonu ne trdim, da je zakon tako dober, da bi mogli vsi ploskati. Tako vi v tem državnem zboru, pa tudi tisti, ki, kateri se dotika, ta zakon, seveda v tem primeru gasilcev. Jaz mislim, da so tu še velike možnosti, če bi imeli imeli mi med sabo malo drugačen odnos, da se da z na tem področju, na tem predlogu zakona, ki ga predlagamo Slovenski demokratski stranki, še vi veliko stvari dodati, dodelati, predlagatelj, Mahnič je tudi prej povedal, zakaj ni šlo, zakaj naš niso šle neke točke tega zakona tudi detalije. Jaz mislim, da se bi t s tem lahko tudi strinjal gospod državni sekretar, ki se s tem, gasilci, že ukvarja kar nekaj časa. Skratka, žalosti današnja razprava predvsem z moje desne, pa mahanje s tem predlogom zakona, da je to vse nepotrebno, da je nesmiselno, da je nepopolno, da da skratka ne uživa, toliko, zapisanega, da bi lahko bilo na klopeh državnega zbora, jaz mislim, da to ne drži. Je neka procedura pa neko sito, preden pride neki predlog zakona v državni zbor, da ne more vsak zakon priti ne vem s kod, z balkona oziroma skozi urade, tako da kolegice in kolegi, mnogokrat gasilci, jaz mislim, da večinoma primeri, ko jih, pozove pozivnik, gredo v nesreče, ki se zgodijo, ki niti ne vejo, kam stopajo. večinoma primerih. Da je to neka velika odgovornost in pripadnost vseh tistih, ko to, počenjajo vsak dan, in jaz mislim, da je prav, ne glede če imate pomisleke, da niso vse točke pravilno definirane, da se od tega zakona drugače obnašamo, seveda predvsem v dobrobit gasilk in gasilcev v Republiki Sloveniji. Seveda vsi delodajalci bi prav gotovo radi imeli osem ur, oziroma toliko časa, ko je zaposlen, tega gasilca v svojem podjetju oziroma delovnem mestu in jaz mislim, da bi tudi bilo tudi najboljše, če bi vsi lahko bili vedno na delovnem mestu tudi za vse nas, ker takrat ne bi bilo nesreč. So pa podatki seveda visoki, koliko intervencij je na leto v Republiki Sloveniji. To smo slišali, da jih je prek dvanajst tisoč. Koliko teh ur je potrebnih za te nesreče, skratka, hočem povedati, da najdimo vsaj pri gasilcih eno skupno točko, ne glede, če se ne vsi z vsem strinjamo, da spravimo v življenje en zakon, ki je pomemben za delodajalce, predvsem pa za gasilke in gasilce. Hvala lepa.